Herr Präsident! Zunächst möchte ich allen Kollegen danken, die an diesem Text mitgearbeitet haben, der auch im Ausschuss einstimmig angenommen worden ist. Nach der gestrigen Brexit Abstimmung in London ist es beruhigend und ein gutes hoffnungsvolles Zeichen, dass die überwiegende Mehrheit in diesem Haus für grenzüberschreitende Zusammenarbeit steht.